En tant que rapporteur pour avis de la commission du développement, je suis heureux que la commission de la pêche ait repris les éléments contenus dans notre avis, car il est crucial que la dimension développement soit prise en compte dans les mesures visant à lutter contre la pêche illégale au niveau mondial au nom de la cohérence politique et des liens étroits avec la politique de développement. En effet, la lutte contre la pêche illégale nécessite des solutions globales et une implication de l'ensemble des États, y compris en développement. Cependant, il est nécessaire que les capacités techniques et financières des États soient aussi prises en compte dans les actions à mener. En effet, on ne peut imposer les mêmes contraintes sans mesure d'accompagnement à des pays développés ou en développement. Les petits États insulaires ont par exemple des capacités très limitées. Il faut donc les accompagner dans leur démarche visant à lutter contre la pêche illégale. C'est pourquoi l'Union devra renforcer l'enveloppe financière en faveur du secteur de la pêche lorsqu'elle conclut des accords dans ce domaine dans des États en développement. En outre, il est crucial que les mesures visant à lutter contre la pêche illégale soient appliquées, car cette pratique porte atteinte au développement des pays dans la mesure où elle réduit les ressources financières que ces pays pourraient tirer de l'activité économique de pêche. Or, ces ressources sont nécessaires aux pays en développement pour mettre en place des politiques sociales, économiques et d'éducation. Enfin, il est important que l'Union européenne promeuve, lors de la mise en place de ces mesures de lutte contre la pêche illégale dans les pays en développement, l'implication de la société civile et des entreprises à côté des États bénéficiaires des aides.